Wir hoffen auch, dass dann dementsprechend beide Partner die Notwendigkeit eines echten bilateralen Abkommens wahrnehmen, und sie auch in Zukunft ermuntert werden, das, was jetzt besteht oder bestand, noch zu verbessern.

Wir haben sie nicht so gesehen.

Aber ich würde es einmal so sehen Das, was wir den anderen in einem guten bilateralen Abkommen geben, müsste man ja auch zu Hause genießen können. Das ist auch nicht ganz der Fall.

Zweitens Wir sollten den bilateralen Charakter dieser Abkommen unterstreichen, also keine unilateralen Abkommen, sondern echte bilaterale Abkommen.

Das hat ja auch jetzt dazu geführt, dass wir bereits bis Oktober November 2010 etwas machen würden, und ich glaube, dass wir dann wirtschaftlich, umweltmäßig und auch sozial in Zukunft hoffentlich zu einem echten bilateralen Abkommen kommen.